kontaktowania się Parlamentu Europejskiego z Komisją i z następnymi prezydencjami odnośnie wieloletnich ram finansowych.

Takie działania są korzystne dla naszej przyszłej dyskusji na temat wieloletnich ram finansowych.